Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cancro costituisce la principale causa di mortalità connessa al lavoro nell'Unione europea, ben il 53 un valore dunque molto preoccupante in una società avanzata come la nostra, che dovrebbe assicurare la salute dei cittadini e dei lavoratori. La tutela della salute sui luoghi di lavoro deve divenire effettivamente una priorità nell'agenda europea. Accolgo dunque positivamente la revisione della direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni, in quanto è essenziale per una migliore protezione dei lavoratori. Tuttavia, credo che il principio di precauzione vada applicato in maniera più incisiva nel nostro ordinamento. Vanno anche valutate più attentamente le singole sostanze potenzialmente cancerogene non ancora figuranti tra quelle sottoposte ai limiti di esposizione penso, ad esempio, agli interferenti endocrini. C'è bisogno di una più stretta cooperazione tra Unione europea e Stati membri, che dovrebbero assicurare dati più chiari ed esaustivi per consentire alla stessa Unione di promuovere le migliori prassi. Va infine ampliato il campo di applicazione della direttiva anche agli agenti reprotossici, trattati in maniera troppo debole dalla direttiva sugli agenti chimici nonostante siano molto pericolosi per la salute umana.